Salut faptul că rezoluția Parlamentului European accentuează că datele PNR nu pot fi folosite în scopul creării de profiluri.

Consider că cele două părți trebuie mai întâi să găsească o bază comună de înțelegere în ceea ce privește realizarea acestui obiectiv. Trebuie să ținem cont că europeanul, prin mentalitatea sa, alocă o însemnătate deosebită respectului față de sfera privată. UE nu are voie să își dea acordul până nu se clarifică toate detaliile legate de securitatea datelor care fac obiectul unui transfer între părțile implicate.